Domnule președinte, de 25 de ani lucrez în Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu din Iași și am văzut că cele mai multe cancere sunt diagnosticate tardiv, când nu se poate face mare lucru. Așa că din punctul meu de vedere, două bariere sunt împotriva depistării precoce și tratamentului corespunzător, și nu vorbesc doar despre cancer, despre orice patologie care afectează un cetățean european. În primul rând este cea educațională, pentru că încă de la școală ar trebui să deprindem acele cunoștințe, deprinderi, abilități, reguli de viață sănătoasă, în așa fel încât să adoptăm un stil de viață sănătos și să avem primele semne care să ne orienteze spre un diagnostic. Dar cea mai importantă este bariera economică, și vorbim despre banii pe care îi investim în sănătate, pentru că de multe ori mulți nu au acces la astfel de tehnici inovatoare, la metodele de screening, la diagnostic precoce și cu atât mai puțin la tratament. Vorbim de bani, de aceea v am zis că mă nemulțumește și bugetul de anul acesta, cel multianual, buget alocat pentru aceste spitale regionale, pentru metodele de tratament și diagnostic precoce. Poate ar trebui să lucrăm aici, și nu neapărat la înființarea unor noi comisii. Și nu în ultimul rând, gândiți vă că unitate în diversitate înseamnă același standard european de calitate în sănătate, să fii tratat la fel la Iași, la Bruxelles, la Viena, la Budapesta, la Berlin.